Grenzüberschreitende Fälle lassen sich eben nicht nur auf zwei Staaten beschränken, sondern können oft auch mehrere Staaten umfassen. Dadurch entstehen viele juristische Probleme. Ich habe zum Beispiel einen Fall, wo sich eine Ungarin, die in Belgien gearbeitet hat, von einem Franzosen getrennt hat und der Sorgerechtsstreit nun in Belgien ausgetragen wird, obwohl niemand mehr in Belgien lebt. Solche Fälle, in denen mehr als zwei Staaten involviert sind, gibt es viele. Und die Überarbeitung der Verordnung muss das im Besonderen berücksichtigen. Bei rechtlicher Unklarheit und langer Verfahrensdauer sind es meistens die Kinder, die daran leiden.

Eine ganz wesentliche Forderung ist daher, dass die Kinderrechte in der Verordnung so gestärkt werden, dass Kinder auch getrennt von ihren Eltern befragt werden können und dass die Verfahrensdauer möglichst kurz ist. Jedes Kind hat ein Recht darauf, dass der Gesetzgeber eindeutige, klare Gesetze erarbeitet, die dann auch klar sicherstellen können, was die Zukunft eines Kindes bedeutet. Das ist in diesem Zusammenhang meistens sehr entscheidend für den weiteren Verlauf des Lebens.